Gospodine predsjedniče, zahvaljujem izvjestitelju. Drago mi je što je u izvješću nekoliko puta posebno podcrtano da je izrada strategije pametne specijalizacije važna ne zato što je to preduvjet za korištenje europskih fondova, nego zato što ta strategija osigurava državama, odnosno regijama, dugoročan i održiv rast i razvoj. Ono što je bitno kod strategija pametne specijalizacije na razini regija traže se da utvrde koje su to njihove dobre snage, koji su to potencijali na koje se trebaju fokusirati da bi se onda kvalitetno razvijali. Ali važno je kako će utvrditi te potencijale i to je posebno ono što se meni u pametnoj specijalizaciji sviđa, to znači u suradnji sa svim segmentima društva. Lokalne jedinice, zajedno sa znanstvenicima, zajedno sa neprofitnim organizacijama, zajedno sa poduzetnicima pronalaze koja su najbolja rješenja za njihov rast i razvoj i to je ono što treba imati na umu.